Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Jednolity rynek europejski jest jednym z największych osiągnięć europejskiej integracji. Dlatego ogromny niepokój budzą działania niektórych państw członkowskich zmierzające do ograniczenia swobody świadczenia usług transportowych w ramach Unii Europejskiej. Decyzje rządów Niemiec i Francji nakładające na przewoźników z innych państw Unii Europejskiej obowiązek stosowania płacy minimalnej w tranzycie i transporcie międzynarodowym są sprzeczne z zasadą swobodnego świadczenia usług, naruszają zasady konkurencji, podnoszą koszty działania firm europejskich i powodują utratę wielu miejsc pracy. Jeszcze bardziej szkodliwe są nałożone na przewoźników z innych krajów dodatkowe wymogi administracyjne, takie jak konieczność prowadzenia obszernej dokumentacji w języku kraju przeznaczenia czy obowiązek otwarcia biura przedstawicielskiego. Działania te są sprzeczne z prawem europejskim i w oczywisty sposób ze zdrowym rozsądkiem. Dlatego zwracam się do Komisji o podjęcie bardziej energicznych działań mających na celu ochronę funkcjonowania jednolitego rynku w obszarze usług transportowych. Zwracam się też do rządów państw członkowskich o zaniechanie tych protekcjonistycznych praktyk, które obniżają efektywność gospodarek europejskich i szkodzą nam wszystkim.